virðulegi forseti ég þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir gagnmerka og ágæta ræðu um utanríkismál í fyrsta lagi tók ég eftir því að hæstvirtur utanríkisráðherra vék að því og sagðist leggja kapp á það að utanríkisþjónustan þróaðist í takt við nýja tíma hún þyrfti bæði að laga sig að breyttum aðstæðum og vera í takt við það samfélag sem hún er sprottin úr ég er sammála þessum áherslum en spurningin er hvert er inntak þessara orða hvað er átt við andstætt því sem hefur verið að gerast og þeirri tækniþróun sem hefur orðið og þeirri þróun varðandi það að fjarlægðir eru alltaf að verða styttri eða auðveldara að komast á milli er fjölgun sendiráða fjölgun sendistarfsmanna erlendis eitthvað sem er algjörlega andstætt því sem tækniþróun síðustu tíma hefur verið að bjóða upp á hvaða tilgangi þjónar það að stofna nýtt sendiráð nánast árlega og jafnvel mörg sum árin hvaða tilgangi þjónar að hafa sendiráð syðst í afríku hvaða tilgangi þjónar að stofna sendiráð við land þar sem við höfum átt góð á farsæl viðskipti við í gegnum tíðina eins og japan og hvaða þýðingu hefur að hafa sendiráð á norðurlöndum er ekki kominn tími til þess að hugsa það með öðrum hætti hvernig við skipuleggjum starfsemi við helstu vina og bræðraþjóðir þar sem við getum komið hlutunum fyrir með miklu einfaldari og ódýrari hætti það er fyrst og fremst spurningin um það og ég skil það þannig að hæstvirtur utanríkisráðherra velti því fyrir sér með hvaða hætti sé hægt að koma á aukinni skilvirkni með minni tilkostnaði

að hugsa málið með nýjum hætti fara út úr þeim gamla þjóðfélagsveruleika sem varð til á miðöldum og fara að miða við það að sendimenn séu þar sem þeir þurfa að vera en ekki annars staðar það er spurningin um að menn taki upp breytt vinnubrögð þar sem miðað sé við ráðdeild og sparnað sem einkenni utanríkisþjónustuna og ég tel að þar þurfi að gera þá bragarbót á að það verði fylgt þeim leikreglum ég tek undir með hæstvirtum utanríkisráðherra að það þurfi breytt vinnubrögð það er spurningin að fá nánari skýringu á því hvað er átt við í ræðu sinni fjallaði hæstvirts utanríkisráðherra kom mannréttindi og hægt er að taka undir það sem þar var sagt en það vantaði mikilvægt atriði í því sambandi það er sú hræðilega staðreynd sem við stöndum frammi fyrir um nútíma þrælahald og verslun með fólk það vill þannig til að það eru tvö hundruð ár síðan eða þann tuttugasta og fimmta mars átján hundruð og sjö sem breska þingið samþykkti sérstaka tillögu sem gerði ólöglegt að ensk skip flyttu þræla og gerði jafnframt ólöglegt fyrir breskar nýlendur að flytja inn þræla danir höfðu reyndar samþykkt sams konar reglur þremur árum áður en tuttugasta og fimmta mars árið átján hundruð og sjö er viðmiðunar eða tímamótasamþykkt þar sem miðað er við að þrælahaldi hafi verið útrýmt í evrópu samt sem áður eru fleiri þrælar í heiminum í dag árið tuttugu þúsund sjötíu og átta en nokkru sinni áður skýrsla frá alþjóðlegu vinnumálastofnuninni telur að þrælar í heiminum í dag séu að minnsta kosti tólf milljónir rúmlega tólf milljónir manns aðrir segja að tala þeirra sé um tuttugu og sjö milljónir meiri hluti þeirra í asíu og suður ameríku og það er áætlað að meðalverð á þær geti kostað allt niður í um hundrað dollara verðið getur þó verið mismunandi eftir hvaða þjónustu ætlast er til þannig þar getur verið um að ræða töluverðan kostnað ef um slíkt er að ræða algengasta tegund þrælahalds er vinnuánauð þar sem vinna er tekin sem endurgreiðsla fyrir lán það er algengt á íslandi í pakistan og nepal svo dæmi séu tekin og meðal annars í indlandi þar sem fólk úr lægstu stétt í hindúasið það er þeir ósnertanlegu og þegar menn tala um fjölmennasta lýðræðisríki í heimi þá er það það ríki sem mannréttindasamtök vítt og breitt gera alvarlegar athugasemdir við hvernig staðið er að málum varðandi réttleysi þeirra sem mest þurfa á vernd að halda önnur tegund af þrælahaldi sést í súdan í brasilíu þurfa smábændur að hreinsa frumskóginn með byssukjaftana beint að sér og í gana eru litlar stúlkur boðnar fram sem kynlífsleikföng í vestur evrópu og bandaríkjunum er fólk úr austur evrópu kína og víetnam og annað verkafólk sem er innflytjendur þvingað til að vinna gegn vilja sínum við vændi ýmis landbúnaðarstörf og eða verslunarstörf sala á fólki er eitt af því sem hefur verið í hvað örustum vexti í heimi afbrotanna hundruð þúsunda eru seld á ári hverju miklu fleiri konur en karlar og sum börn flest vegna kynlífsþrælkunar sala á fólki er talin nema billjónum dollara á ári og litlu lægri upphæð en sala á eiturlyfjum þrælahald tilheyrir því miður þar af leiðandi ekki fortíðinni til það er staðreynd í heiminum í dag ég tel að við íslendingar eigum að hafa það sem forgangsverkefni að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir og stuðla að því að settar verði reglur til þess að koma í veg fyrir sölu á fólki fyrir þrælahald ég tel það vera forgangsatriði að við berjumst gegn þessum ósóma sem því miður enn þá viðgengst hef talað um það á öðrum stað og öðrum vettvangi að spurningin sé um það hvort ástæða sé til þess að koma á sérstakri lögregludeild eða þá

og algjörri mannréttindaskerðingu sem á sér stað með þessum hætti virðulegi forseti ég tek undir með það sem hæstvirtur utanríkisráðherra talaði um varðandi nato og friðargæsluna að það sé eðlilegt að ísland axli ábyrgð og taki sinn skerf það er hins vegar spurningin um að þess sé gætt jafnan að það sé innan borgaralegra marka við erum vopnlaus þjóð höfum verið vopnlaus þjóð og ég vænti þess að allir alþingismenn séu sammála um það að þannig eigi það að vera að við viljum ekki blanda okkur í hernaðarátök en við séum tilbúin til þess að stuðla að hjálpar og friðarstarfi hvar svo sem vera skal það er svo annað mál þegar vísað er til þess og talað um annars vegar atlantshafsbandalagið sem varnarbandalag og hins vegar sem öryggisbandalag spurningin er hver er munurinn hvaða áherslumunur er á því jú það er annars vegar það að nato sem varnarbandalag fór ekki í herför til annarra þjóða það hins vegar hefur breyst þannig að það hefur verið breytt um áherslur og það hefur verið breytt um skilmála hvað atlantshafsbandalagið varðar og ég tel að að það hafi verið óheppilegt ég hefði talið að þær þjóðir atlantshafsbandalagsins sem hefðu viljað fara þá leið hefðu gert það en ekki innan vébanda atlantshafsbandalagsins að mínu viti þá rýrði það tiltrú á atlantshafsbandalaginu sem varnarbandalagi og mér finnst það hafa verið miður

ræða og meðan á því þurfti að halda og kalda stríðið geisaði þá var atlantshafsbandalagið tvímælalaust öflugasta vörnin og friðarbandalagið í veröldinni en spurningin er hvað á að ganga langt og hvað er afsakanlegt og hvað viljum við teygja okkur langt er eðlilegt að ungt fólk frá vesturlöndum evrópu og norður ameríku sé að hætta lífi sínu í óskilgreindri styrjöld í afganistan af hverju hvert er markmiðið hvernig sjá enn endinn á því stríði hver eru hin skilgreindu markmið það er þar sem mér finnst á vanta og meðan að slík markmið eru ekki til og hafa ekki verið sett þá er óafsakanlegt að setja sig og setja ungt fólk í hættu eða jafnvel að það þurfi að deyja fyrir málstað sem enginn veit nákvæmlega hver er varðandi framboð íslands til öryggisráðsins þá hef ég verið andvígur því að við færum út í það og talið okkur eiga lítið erindi í að setjast í öryggisráð sameinuðu þjóðanna það er hins vegar þannig að menn standa iðulega frammi fyrir orðnum hlut og þá er lítið við því að gera það er alveg ljóst að kosningabarátta íslands er komin á fulla ferð er búin að standa í langan tíma og það er sjálfsagt að styðja þá við það sem hægt er að gera þó ég hafi verið ósammála því að lagt yrði út í þessa vegferð það er hins vegar spurningin um með hvaða hætti og hvernig starf öryggisráðsins á að vera og hvaða tilgangi og hvernig íslendingar ætla að haga sér og beita sér í því sambandi háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson kom aðeins inn á sjónarmið varðandi

og það af hverju hæstvirts utanríkisráðherra hefði ekki talað við hamas samtökin í ferð sinni til palestínu á sínum tíma spurningin um það hvort eðlilegt væri að flokka hamas samtökin sem hryðjuverkasamtök og það er alltaf spurningin um það hvernig menn hafa skilgreiningar vandamálið við hamas samtökin er það að það eru yfirlýst markmið þeirra að útrýma ísraelsríki þannig að það er í sjálfu sér spurningin um það hvernig það getur verið þátttakandi í einhverju friðarferlið sem verið er að fara út í hitt er annað mál að þegar friðarferlið hófst við palestínumenn á sínum tíma og yasser arafat var þá leiðtogi plo hreyfingarinnar þá voru þau markmið líka hjá plo þannig að í sjálfu sér var ekki eðlilegt að loka á hamas samtökin og þeirra stjórn með þeim hætti sem gert var mannréttindabrotin sem eru framin gagnvart palestínufólki þar sem börn eru drepin þar sem fólkið er múrað inni það er herraþjóðin sem ræður því hvort fólk fær að koma inn í landið eða fara út úr landinu er óþolandi þarna er algjört réttleysi fólksins sem er innan múranna það fær ekki að vinna það fær ekki að mæta í vinnuna sína nema að herraþjóðin leyfi hafi einhvern tímann verið til apartheid stefna þá er hún í gildi núna þar sem ísraelsmenn beita henni gagnvart palestínuaröbum og við íslendingar eigum að fordæma slíka stefnu hæstvirts utanríkisráðherra fjallaði um það að við deildum fullveldi okkar með öðrum þjóðum og vísaði þá helst til sameinuðu þjóðanna það er nú rétt að í helst skipti sem við gerum eða nánast í hvert skipti sem við gerum samninga á vettvangi utanríkismála þá deilum við einhverjum hluta fullveldisins stærsti

á öðrum sviðum varðandi varnarþörf íslands þá væri líka ástæða til þess að ræða það frekar það sem mér finnst vera vandamál í því sambandi það er að það vantar skilgreininguna á því hver varnarþörf er til hvers eigum við að vera að taka á móti eða fá hingað erlendar flugsveitir þar sem fólk er að æfa sig hvaða tilgangi þjónar það fyrir varnir landsins hvar er ógnin ég satt að segja sé það ekki eða hefðbundinn her hafi nokkra þýðingu eða tilgang fyrir okkur eins og staðan er í dag hæstvirts utanríkisráðherra vísaði til þess í ræðu sinni að það væri um opna markaði og lagði áherslu á gildi þess að frjálsari heimsviðskipti gætu átt sér stað þá er spurningin um það með hvaða hætti ætla íslendingar að beita sér í því efni ætlum við að berjast fyrir frjálsum heimsviðskiptum punktur eða ætlum á að gera það með víðtækum takmörkunum það er nú einu sinni þannig að viðræðurnar eru í þeirri stöðu að landbúnaðarmálin hafa gjörsamlega hamlað því að þær yrðu leiddar til lykta það er nú einu sinni þannig að viðskipti með landbúnaðarvörur eru ekki nema átta prósent heimsviðskiptanna en þessi viðskipti hefur verið sá gordíonshnútur sem hefur verið ómögulegt að leysa og við íslendingar höfum haft það þannig að okkar fulltrúar hafa stöðugt gert kröfur til þess að það verði frjáls viðskipti með sjávarfang en sem hæstu tollar og mesta vernd fyrir landbúnaðarvörur það er spurningin með hvað hætti og hvernig getum við skilgreint eða sagt að þetta eigi að vera svona virðulegi forseti ég tel að ísland verði að leggja sitt lóð á vogarskálina í baráttu fyrir mannréttindum gegn mansali og þrælahaldi baráttu gegn glæpum fyrir frjálsum heimsviðskiptum og gegn hungri og örbirgð í heiminum það eru þau áhersluatriði sem við eigum að leggja áherslu á ásamt því að koma góðu til